gjaldþrotaskipti og fleira við lifum við mjög sérstakar aðstæður í íslensku samfélagi og höfum þurft að grípa til margvíslegra sérstakra ráðstafana af því tilefni eitt af því sem við þurfum að hafa áhyggjur af er að miklu skiptir að í aðdraganda gjaldþrots fyrirtækja komist menn ekki upp með það að grípa til alls kyns óeðlilegra ráðstafana við að ráðstafa eignum út úr fyrirtækjum sem eru á leið í þrot til þess höfum við haft almenn ákvæði í lögum til að koma í veg fyrir slíkt sem hafa gefið bústjórum heimildir til að rifja óeðlilegum ráðstöfunum aftur í tímann lengst gagnvart nákomnum en þeir tímafrestir sem áður voru settir sex tólf og tuttugu og fjórir mánuðir eru hins vegar með þeim hætti að þeir duga engan veginn við þær aðstæður sem nú eru og hættan er sú að í íslensku samfélagi muni fjöldi kröfuhafa koma að hlutafélögum sem búið er að hreinsa að innan með óeðlilegum ráðstöfunum að aðdraganda gjaldþrots og að eitthvað af þeim ráðstöfunum sé komið út yfir þá fresti að hægt sé að rifta þeim gjörningum þess vegna er þetta einfalda mál flutt það er flutt í þriðja sinni það var í fyrsta sinn flutt og lagt fram þriðja apríl á síðastliðnu ári eða innan við sex mánuðir frá hruni en heimildir bústjóra til að rifta aftur í tímann eru ýmist sex tólf eða tuttugu og fjórir mánuðir eftir því við hverja gjörningarnir hafa verið hverju sinni það var síðan lagt fram á ný á sumarþinginu og mælt fyrir því ellefta júní og fór til nefndar og til umsagnar var tekið undir það í nokkrum umsögnum og í öðrum ekki gerðar við það athugasemdir auk þess sem ein skilanefndanna benti á að ganga þætti sömuleiðis í að breyta öðrum fyrningarákvæðum en málið komst því miður ekki til annarrar umræðu frá háttvirta allsherjarnefnd en er nú lagt fram þriðja sinni og ég tel að í ljósi þess hversu langt er nú liðið frá hruni að það sé mjög mikilvægt að málið nái fram að ganga á þessu þingi og verða að lögum til að eins og ég segi og við flutningsmenn að undirstrika það að bústjórar í þrotabúum við þessar sérstöku aðstæður hafi nokkuð ríkulegar heimildir fjögur ár aftur í tímann til að ógilda gjörninga sem menn hafa gripið til það er því miður staðreynd að reynslan sýnir áður að þegar menn eru í fjárhagserfiðleikum og stefnir í þrot þá freistast menn til að gera ýmsar ráðstafanir sem ekki geta talist eðlilegar og bitna á þeim sem í grandaleysi hafa lánað viðkomandi félögum til rekstrar hér eru hlutir til að mynda eins og það að greiða sum lán fyrr en önnur lán sem eru frá sjálfum eigendunum eða rekstraraðilunum lán sem eru frá tengdum aðilum ráðstafanir á eignum út úr félögum þrotamanna og ýmsar aðrar óeðlilegar ráðstafanir þrotamanna hér er gert ráð fyrir því að vegna þess hvers mörg mál eru í gangi og vegna þess að alls staðar í samfélaginu eru menn að gefa greiðslufresti og gefa mönnum svigrúm til að standa í skilum og gefa mönnum þess vegna í raun og veru færi á því að standa lengur að rekstri heldur en í venjulegu ári verandi í greiðsluerfiðleikum þá verði sú viðleitni til að hjálpa fyrirtækjum og einstaklingum í greiðsluerfiðleikum ekki til að menn komi síðan að tómum búum þar sem frestir til að rifta gjörningum séu liðnir það var gert ráð fyrir því þegar við lögðum málið fram og er svo enn í því máli sem hér er lagt fram að þetta eigi við tímabilið frá sjötta október tvö þúsund og átta og út árið tvö þúsund og ellefu en frá því að málið var lagt fram hefur mátt ráða það af fréttaflutningi meðal annars að hætt sé við að einhverjir hafi séð fyrir þá atburði sem urðu í byrjun október tvö þúsund og átta og kunni að hafa gripið til ráðstafana fyrr á því ári ég vil þess vegna beina því til háttvirtrar allsherjarnefndar að hún skoði sérstaklega hvort ekki sé rétt að láta þetta einfaldlega gilda frá upphafi árs tvö þúsund og átta þannig að þeir gjörningar sem menn kunna að hafa gripið til í aðdraganda hrunsins það er fyrir sjötta október séu líka undir vegna þess að ég held að það sé þverpólitísk samstaða um það að leita sem flestra og bestra leiða til að tryggja það að sem allra minnst af óeðlilegum gjörningum geti menn komist upp með vegna fyrninga eða annarra slíkra formsatriða ég árétta að sú leynda heimild sem verið er að gera ráð fyrir er auðvitað einvörðungu til bústjóra þegar eir telja að ráðstafanirnar hafi verið óeðlilegar þetta er þess vegna ekki með neinum hætti íþyngjandi fyrir þá sem átt hafa í eðlilegum viðskiptum það er einfaldlega verið að tryggja að hægt sé að stöðva óeðlilegar ráðstafanir ein fjögur ár aftur í tímann klárlega mundi það gilda um félög sem kæmu inn til skipta eftir að þetta verður að lögum þá gilda fjögur ár aftur í tímann gagnvart þeim einhver áhöld kunna að vera um þau félög sem hafa farið í þrot frá hruni og til þess dags sem málið verður að lögum en ég tel að minnsta kosti að í þeim tilfellum þar sem enn er ekki liðinn fresturinn til riftunar eftir gildandi lögum þá mundi frumvarpið verða til að lengja þann frest í fjögur ár ég held raunar að í þessu efni eigi menn að ganga eins langt og nokkur kostur er en eðlileg er að háttvirta allsherjarnefnd fari yfir þá þætti málsins hversu langt aftur hægt er að ganga í þessu efni það er einfaldlega líka mikilvægt að menn hafi einfaldlega það aðhald þegar þeir eru að berjast í sínum fjármálum við þær aðstæður sem núna eru að þeir viti að búið sé að gera ráðstafanir af hálfu löggjafans til að hægt sé að ógilda allar óeðlilegar ráðstafanir og það geti líka einfaldlega orðið til þess að bæta viðskiptasiðferði og auka aga og aðhald með aðgerðum manna við þær erfiðu aðstæður sem margir eru að glíma við í dag en það er auðvitað algerlega með öllu óþolandi ef kröfuhafar þurfa að verða fyrir því æ ofan í æ að koma að þrotabúum þar sem þrotamennirnir hafa í aðdraganda gjaldþrots gripið til ráðstafana sem eru óeðlilegar misbjóða freklega öllum hugmyndum okkar um eðlileg viðskipti og siðferði og það er ekki nema sjálfsagt og eðlilegt að alþingi geri það sem á getur til að varna því að slíkir hlutir fyrnist óeðlilega hratt við þessar aðstæður og þess vegna er mikilvægt að háttvirta allsherjarnefnd fari yfir málið hratt og vel og þetta verði gert að lögum á yfirstandandi þingi meðflutningsmenn mínir að málinu eru háttvirtur þingmaður sigmundur ernir rúnarsson og þórunn sveinbjarnardóttir að lokinni þessari umræðu virðulegi forseti legg